Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frau Ratsvertreterin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann nahtlos an das anschließen, was unser Parlamentspräsident gerade sagte Wir brauchen bei zwei Themen einen Durchbruch beim Europäischen Rat, beim Gipfel Das ist das Asylthema, und das ist die Vertiefung der Wirtschafts und Währungsunion. Beim Asylthema kann ich nur sagen Wir brauchen gemeinsame Regeln, die die Zuwanderung steuern und begrenzen. Wir können nicht den Schleppern die Entscheidung überlassen, wer nach Europa kommen darf oder nicht.

Ich möchte meine Redezeit dafür nutzen, um über die Vertiefung der Wirtschafts und Währungsunion zu sprechen. Lassen Sie mich vielleicht damit beginnen, dass ich finde zurückblickend dass die Väter des Euro vor über 25 Jahren mit dem Maastrichter Vertrag und mit dem Stabilitäts und Wachstumspakt eigentlich gute Arbeit geleistet haben, dass wir eigentlich einen funktionsfähigen, festen Rahmen geschaffen haben, dass vernünftige Regeln und Mechanismen entwickelt wurden, um den Euro stabil zu halten. Nach der Finanz und Wirtschaftskrise 2007 ist das weiterentwickelt worden. Aber ich glaube, der Rahmen, der damals gesetzt wurde, gilt noch heute, nämlich dass die Mitgliedstaaten auch für ihre Finanzen eigenverantwortlich sind. Das heißt, dass wir nicht übergehen sollten in eine Schuldenunion, in eine Risiko oder Haftungsverlagerung. Ich glaube, wir sollten bei den Grundwerten der Wirtschafts und Währungsunion bleiben. Für mich ist immer noch das Wichtigste, dass die Stabilitätsregeln eingehalten werden.

Wenn ich das vorausschicke, dann glaube ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, können Sie verstehen, dass ich den Vorschlägen zur Vertiefung der Wirtschafts und Währungsunion nur in Einzelbereichen etwas abgewinnen kann.

Das heißt Hilfen ja, aber eben gegen Strukturreformen, sonst funktioniert das einfach nicht.

Ich möchte dazu einfach auch nochmal anregen und vielleicht auch die Kommission nochmal fragen, warum wir nicht endlich mal anfangen, wegzugehen von der Nullgewichtung der Staatsanleihen.